I to jest właśnie przypadek naszych sąsiadów, którzy są uwięzieni przez Rosjan.

Kolejna, kolejna i kolejna. Musimy w sposób bardzo jednoznaczny pokazywać, że Rosja nie przestrzega pewnych europejskich standardów, europejskich wartości.